Härtere Strafen sollen in Zukunft sicherstellen, dass Finanzbetrüger die volle Verantwortung für ihr Fehlverhalten übernehmen müssen. Mit der Verordnung und nun der ergänzenden Richtlinie haben wir wichtige Rechtsinstrumente geschaffen, um bestehende Schlupflöcher zu schließen und damit Menschen wieder Vertrauen in die Finanzmärkte und die Rechtsstaatlichkeit haben können. Dies ist ein Bereich, wo ein gemeinsames Vorgehen, wo mehr Europa notwendig ist, wo wir schlicht und einfach über die Grenzen hinwegdenken müssen. Ohne eine EU weite Regelung setzen sich Finanzbetrüger in jene Mitgliedsländer ab, in denen es keine Haftstrafen für Marktmanipulation gibt. Diese Woche werden wir auch über andere Dossiers debattieren, die wichtige Bestandteile der Finanzreform sind und wo auch mehr Europa notwendig ist. Die Verwirklichung einer Bankenunion sollte zielstrebig weiterverfolgt werden, ebenso wie die rasche Einführung der Finanztransaktionssteuer, ohne dass wir das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren, nämlich die Stabilisierung des Finanzmarktes. Damit brauchen wir nämlich eine breite Bemessungsgrundlage.

Im Europäischen Parlament haben wir die Schwächen des Finanzmarktes deutlich erkannt und seit dem Ausbruch der Krise wichtige Vorhaben initiiert. Nun gilt es, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen und die Reformen nicht durch Sonderwünsche, die immer wieder von Mitgliedstaaten geäußert werden, zu verzögern.